Señora presidenta, como venimos hablando en este debate, el pasado 23 de septiembre tuvimos la noticia de la quiebra de Thomas Cook, un turoperador británico esencial en el sector del turismo, un sector fundamental para un país como España, mi país. Es verdad que se han visto afectados muchísimos turistas y muchísimos hosteleros, pero yo me quiero centrar en los consumidores. Desde la Unión Europea tenemos que asegurar el derecho de los ciudadanos a verse respaldados con garantías cuando realizan compras de viajes en turoperadores. Por lo tanto, la Comisión Europea tiene que ser consciente —y el Consejo— de que tenemos que aprender de esta quiebra tenemos que aprender para que no vuelva a suceder en el futuro.

Es importante que hagamos este trabajo para que veamos que los consumidores son un motor fundamental para la Unión Europea y para la próxima Comisión Europea.